til laga um námsgögn nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þá aðila sem tilgreindir eru í nefndarálitinu með frumvarpi þessu er lagt til að aukið verði framboð og fjölbreytileiki námsgagna og að þau verði í samræmi við þarfir nemenda og skóla frumvarpið felur í sér þriggja stoða fyrirkomulag í fyrsta lagi mun námsgagnastofnun starfa áfram með svipuðu fyrirkomulagi og nú er í öðru lagi er stofnaður námsgagnasjóður sem lýtur eingöngu að grunnskólum og er ætlað að veita fé til námsgagnakaupa grunnskólanna og þar með auka úrval námsefnis í þriðja lagi er komið á fót þróunarsjóði námsgagna en hlutverk hans er einkum að styðja við nýsköpun þróun gerð og útgáfu námsefnis á leik grunn og framhaldsskólastigi við umfjöllun nefndarinnar var meðal annars rætt um fimmtu málsgrein þriðju greinar frumvarpsins er lýtur að fjárhagslegum aðskilnaði hjá námsgagnastofnun vegna sölu á námsgögnum í frjálsri samkeppni við aðra aðila á almennum markaði frá lögbundnu hlutverki stofnunarinnar að leggja grunnskólum til námsgögn slíkur áskilnaður er nú þegar í samkeppnislögum og er ákvæðið einnig í samræmi við ákvörðun samkeppnisráðs númer fjörutíu tvö þúsund og sex við fjárhagslegan aðskilnað er mikilvægt að kostnaðargreining fari fram hjá námsgagnastofnun

námsgögn verða ekki að samkeppnisvöru fyrr en námsgagnastofnun tekur ákvörðun um að setja þau á frjálsan markað í ákvörðun samkeppniseftirlitsins var meðal annars tekið fram að viðskipti samkeppniseiningar námsgagnastofnunar við óskylda aðila svo sem sala á námsefni útgefnu af stofnuninni til bóksala verð og viðskiptakjör skulu vera almenn og gagnsæ hvers konar mismunun samkeppniseiningarinnar í verði og viðskiptakjörum er óheimil byggist hún ekki á skýrum hlutlægum og málefnalegum forsendum samkvæmt þessu er gengið út frá því að sérstök eining innan stofnunarinnar sjái um frjálsa markaðinn og í raun sé um óskylda aðila að ræða frú forseti nefndin ræddi sérstaklega um sjöttu greinar frumvarpsins er lýtur að sérstökum námsgagnasjóði einkum með hliðsjón af því hvort æskilegra væri að í stað sjóðsins fengju sveitarfélögin fjármagn sem þau mundu síðan úthluta grunnskólunum með sama hætti og öðru fjármagni sveitarfélög bera ábyrgð á rekstri skólanna og hafa tekið við verkefnum grunnskóla að undanskilinni útgáfu námsgagna sveitarfélögin telja við nánari skoðun að það fyrirkomulag námsgagnasjóðs sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu sé betra með hliðsjón af áherslum á aukið sjálfstæði skólanna og leiði jafnframt til minni miðstýringar umræða fór fram í nefndinni um gæðamat námsgagna aðilum er heimilt á grundvelli áttundu greinar frumvarpsins að óska eftir því að menntamálaráðuneytið meti hvort viðkomandi námsgögn séu hæf til notkunar í kennslu ef þeir efast um að námsgögnin uppfylli réttmætar gæðakröfur eða samrýmist markmiðum aðalnámskrár þessi heimild á einnig við um þau námsgögn sem hafa verið keypt fyrir það fé sem úthlutað er á grundvelli sjöttu greinar frumvarpsins um námsgagnasjóð menntamálaráðherra setur úthlutunarreglur og er tekið fram í athugasemdum við greinina að úthlutun eigi að einskorðast við kaup á námsgögnum sem uppfylla réttmætar gæðakröfur eða samrýmast markmiðum námskrár nefndin telur rétt að benda á í þessu sambandi að í fyrsta lagi er eingöngu um að ræða kaup á námsgögnum en ekki hlutum sem nýtast við kennslu svo sem myndvörpum og þess háttar í öðru lagi er gert ráð fyrir að ekki fari fram sérstakt fyrirframmat á gæðum námsgagna heldur er gengið út frá því að námsgögnin uppfylli gæðakröfur við úthlutun ákvarðanir um ráðstöfun fjármuna úr sjóðnum eru því lagðar í hendur skólastjórnendum en aðilar geta beint kvörtun til ráðuneytisins á grundvelli áttundu grein ef þeir telja að gæðakröfur séu ekki uppfylltar í því sambandi telur nefndin rétt að árétta að heimildin er ekki takmörkuð við ákveðna aðila heldur geta allir beint kvörtun til ráðuneytisins meðal annars þeir sem eru áhugamenn um skólastarf og fleira frú forseti enn fremur var umræða hjá nefndinni um fjárveitingu í námsgagnasjóð og þróunarsjóð námsgagna þrátt fyrir að þróunarsjóðurinn fái það hlutverk að veita fé til námsefnisgerðar á leik grunn og framhaldsskólastigi er ekki gert ráð fyrir neinni skerðingu á framlagi til framhaldsskólastigsins frá því sem nú er en á fundum nefndarinnar komu fram áhyggjur í þá veru að hlutur smærri greina á framhaldsskólastigi gæti orðið rýr úr sameiginlegum sjóði nefndin mælist til að sérstaklega verði hugað að þessum greinum sem oftar en ekki tengjast iðn og verknámi í umsögn fjármálaráðuneytisins er hundrað milljónir króna aukning á fjárveitingu til námsefnisgerðar sem ráðuneytið áformar að veita til hinna nýju sjóða samkvæmt upplýsingum sem nefndin fékk frá ráðuneytinu er fyrirhugað að veita þessar hundrað milljónir króna í námsgagnasjóð á þessu ári en gert verði ráð fyrir framlagi í þróunarsjóð námsgagna á fjárlögum næsta árs á fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og sjö er gert ráð fyrir óbreyttu framlagi til námsefnisgerðar á framhaldsskólastigi nefndin leggur til eina breytingu á frumvarpinu að fenginni ábendingu félags íslenskra framhaldsskóla þess efnis að félagi íslenskra framhaldsskóla verði heimilt að tilnefna einn aðila í stjórn þróunarsjóðs námsgagna samkvæmt sjöundu greinar í stað þess að einn stjórnarmaður komi úr hópi skólameistara framhaldsskóla án tilnefningar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þessari breytingu sem ég hef gert hér grein fyrir og gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita ásamt mér háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir sigurrós þorgrímsdóttir björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson kjartan ólafsson mörður árnason sæunn stefánsdóttir og kolbrún halldórsdóttir magnús þór hafsteinsson háttvirtur þingmaður sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu með öðrum orðum má segja að það sé fullt hús í þessu máli nefndarmenn eru allir sammála um að ljúka málinu með þessum hætti með þeirri breytingu sem lögð er til og ég vil hér að lokum þakka nefndarmönnum í menntamálanefnd kærlega fyrir ánægjulegt og gagnlegt